Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia non è mai venuta meno al suo dovere di salvare le vite in mare. Anche oggi è stata accolta a Catania una barca della Guardia Costiera italiana che ha messo in salvo più di 900 persone che sono state salvate nel Mediterraneo.

La vicenda Aquarius ha messo a nudo quanto stiamo denunciando da diverso tempo, possiamo dire da anni. L'Italia è lasciata sola non soltanto nella gestione dell'immigrazione una volta che i migranti arrivano sul suolo italiano, che è anche suolo europeo, ma anche nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Mi rivolgo alla rappresentante del Consiglio europeo, che dice che l'Unione europea ha dato sostegno all'Italia con l'operazione Triton. Parliamo proprio dell'operazione Triton, che prevedeva che l'Italia fosse l'unico paese ospitante di tutti gli sbarchi. Allora voi capite bene che, se parliamo di Dublino, che ancora oggi impone il principio in base al quale la responsabilità resta in capo ai paesi di primo arrivo, se facciamo ancora un passo indietro e vediamo le operazioni di ricerca e salvataggio che devono essere effettuate con sbarchi solo in Italia, allora poniamoci un interrogativo, che finora non ho ascoltato da parte di nessuno perché chi ha diritto alla protezione internazionale, perché chi fugge da guerre e persecuzioni, perché chi è costretto ad abbandonare il proprio paese di origine deve arrivare in Italia o in Europa in maniera illegale? La più grande contraddizione e la più grande ipocrisia che regna nell'Unione europea è il fatto di voler, da un lato, contrastare l'immigrazione irregolare e, dall'altro, non offrire un'alternativa legale. Il fatto che chi è costretto a lasciare il proprio paese per guerre e persecuzioni deve pagare i trafficanti e deve pagare gli scafisti. Allora, se veramente vogliamo parlare di riforma del sistema comune europeo di asilo, se veramente vogliamo parlare di cooperazione, se veramente vogliamo rispettare quanto previsto dai trattati e dall'articolo 80 sul trattato del funzionamento dell'Unione europea, allora cominciamo a parlare di un vero diritto d'asilo europeo, cominciamo a parlare di vie legali di accesso all'Unione europea, cominciamo a dare la possibilità a chi fugge da guerre e persecuzioni di arrivare in via legale e sicura, senza essere costretti a imbarcarsi e attraversare il Mediterraneo in condizioni disumane, senza essere costretti a passare necessariamente dall'Italia come paese di transito. Allora in questo caso avremmo una solidarietà concreta e non a parole.